aga um breytingu á lögum um stjórnartíðindi og lögbirtingablað númer fimmtán tvö þúsund og fimm í frumvarpinu er lagt til að við lögin bætist ákvæði um að innanríkisráðherra verði heimilað að gefa út safn íslenskra laga er á þessum breytingum brugðist við áliti umboðsmanns alþingis sem

falið að skipa ritstjórn lagasafns sem beri ábyrgð á og hafi umsjón með útgáfu lagasafns hvort heldur í prentuðu formi eða á rafrænu formi í gildi er samningur um útgáfu lagasafns í rafrænu formi frá tuttugasta og áttunda júní nítján hundruð níutíu og sex þar

með þeim breytingum sem hér eru lagðar til er brugðist við athugasemdum umboðsmanns alþingis um útgáfu prentaðs lagasafns eins og áður hefur komið fram er lagt til að ráðherra ákveði hvort gefið verði út lagasafn í prentuðu formi að fenginni tillögu ritstjórnar lagasafns sem ráðherra skipar til fimm ára í senn er jafnframt gert ráð fyrir að kostnaður af útgáfu prentaðs lagasafns greiðist úr ríkissjóði en að tekjur af sölu þess renni að sama skapi til þess að greið allan kostnað sem samfara er útgáfu hins prentaða lagasafns virðulegi